Torej, najprej bi se vprašala, od kje, zatrjevanje in trditev, da starši ne morejo pripraviti svoje otroke na neodvisno življenje. Zakaj je domneva, da so to tretje osebe tiste, ki ga lahko najbolje pripravijo na sekundarno socializacijo? Poleg tega ste rekli, da je eden izmed načel tudi varovanje osebnega dostojanstva. Mar ukinjanje te pravice meji na varovanje osebnega dostojanstva in spoštovanje? Mislim, da prej ne. Ta pravica je tista, ki morda najbolj varuje ravno uporabnika. Gre za situacije, ki so resnično težke. Gre za, družinske razmere, ki zahtevajo izjemno požrtvovalnost staršev, delo, trud, odrekanje. In zdi se mi zelo pomembno, da se tem ranljivim skupinam dejansko pomaga. Da se jim res pomaga v največji možni meri. In enostavno se mi zdi, da ukinitev možnosti, da so družinski člani lahko osebni asistenti, ni prava pot. Mislim, da dejansko vselej znova nalagamo tem najbolj ranljivim skupinam dodatne obveznosti in to ni pravilno ravnanje države, da da se vselej znova jim dodaja odgovornost, obveznost, jemlje pravice, namesto da bi jim pomagali. Morda tem staršem celo podelili odlikovanje, za vso njihovo požrtvovalnost, jim vselej znova otežujemo, življenjske razmere. Zato vas res apeliram na na vas, spoštovana gospa ministrica, da zelo, zelo temeljito premislite in ohranite možnost, družinskega člana kot osebnega asistenta uporabnika. Hvala.